Mit einer Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden mit dem Ziel von Niedrigstenergiehäusern lässt sich nicht nur der Energieverbrauch senken.

Wir brauchen zu ihrer Realisierung Fachleute und Spezialisten und schaffen damit Arbeitsplätze.